Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani gosti, kolegice in kolegi. V Slovenski nacionalni stranki bomo podprli stališče vlade. Razlog je predvsem v tem, da bo vlada na osnovi novih rezultatov predložila nov predlog v postopek za sprejetje. Prav tako upamo, da bo tudi triindevetdeseti člen dodobra predelan in urejen tako, da bo dobro za vse nas. Hvala.